Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stabilirea unui nou cadru financiar trebuie să se bazeze pe situația actuală, pornind de la situația existentă ce s a întâmplat cu Europa, avem mai multă coeziune, avem mai bună conectivitate, avem mai multe locuri de muncă, avem cercetare, inovare în piața globală. Eu așa cred că își stabilește fiecare un buget, fie că vorbim de familie, de companie, de țară și de Europa. Trebuie să ținem cont însă ca acest cadru să fie și echitabil și etic și cred că Consiliul trebuie să învețe odată pentru totdeauna să țină cont de rezoluție, de propunerea Parlamentului, pentru că, până la urmă, reprezentăm cetățenii. Și dacă Consiliul nu va ține cont de propunerea pe care noi am făcut o aici, în acest raport, de a crește bugetele pe aceste direcții pe care le am enumerat, nu vom ajunge la o Europă unită.